Insofern denke ich, dass ich den Bogen nicht überspannt habe, sondern ich habe mich auf die Türkei bezogen, auf den Flüchtlingsdeal und die derzeitigen Vorgänge, wie sie mit der Türkei und mit allen Mitgliedstaaten in Europa ablaufen.